Für meine Fraktion steht dabei allerdings im Vordergrund, dass Solidarität zwischen den Regionen für uns nicht verhandelbar ist.

Es ist auch ein Ansatz für die Bürgerinnen und Bürger, sich mit dieser Europäischen Union zu identifizieren. Für uns steht aber außer Frage, dass wir uns natürlich auch ändern müssen.

Wir können nicht alles und jeden und jede auch in Zukunft mit europäischen Geldern fördern.

Hier eine stärkere Vernetzung hinzubekommen, ist unser Ansatz. Ob das gelingt, weiß ich noch nicht.

Nicht zuletzt und deswegen bedaure ich, dass da die Antwort des Herrn Kommissars ein wenig ausweichend ist gehört natürlich die Unterstützung der Menschen selbst in den Bereich der Kohäsionspolitik. Und das heißt für uns in allererster Linie Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, und zwar wirklich von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter hinein. Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist für uns wichtig.